Madame la Présidente, Monsieur Coelho vous venez de dire fort justement qu'il fallait combattre le problème de l'immigration à sa racine, mais vous n'avez pas évoqué la Turquie.

Car enfin, la Turquie est un pays très évolué qui est capable de garder ses côtes.